Dan gaan de gevangenispoorten voor je open.

Want, zo blijkt vandaag overduidelijk Erdogan beïnvloedt de Turkse diaspora in Europa op een manier die zijn weerga niet kent.